hæstvirtur forseti ég mæli fyrir þingsályktunartillögu um útvarp frá alþingi sem ég tel að sé flutt af þingmönnum úr öllum stjórnmálaflokkum sem sæti eiga á alþingi íslendinga en þeir eru auk mín háttvirtir þingmenn arnbjörg sveinsdóttir ásta ragnheiður jóhannesdóttir birkir jón jónsson jón magnússon kjartan ólafsson kristinn h gunnarsson mörður árnason siv friðleifsdóttir og þuríður backman tillagan gengur út á það að alþingi álykti að fela forseta alþingis að hefja undirbúning þess að útvarpa þingfundum beint um allt land á sérstakri útvarpsráðs og stefnt verði að því að útvarp frá alþingi hefjist eigi síðar en þegar þing kemur saman haustið tvö þúsund og átta þingsályktunartillagan er raunar ekki ný af nálinni hún var fyrst flutt á hundrað þrítugasta og öðrum löggjafarþingi og er flutt sáralítið breytt en mér liggur við að segja hæstvirtur forseti að trúlega sé óþarfi fyrir mig að mæla fyrir tillögunni hér því að á síðustu dögum hefur verið haft eftir hæstvirtum forseta alþingis sturlu böðvarssyni að málið sé þegar í skoðun hjá æðstu stjórn alþingis þannig segir í fréttablaðinu þann tuttugasta og níunda janúar síðastliðnum að sturlu böðvarssyni þingforseta lítist ágætlega á tillöguna og eftir honum er haft með leyfi forseta við eigum að skoða þetta og meta kostnaðinn

flutningsmann tillögunnar frá hæstvirtum forseta segi í sjálfu sér það að þess verði skammt að bíða

það er auðvitað kunnara en frá þurfi að segja að með nýrri tækni hefur fólki gefist betri kostur á að fylgjast með fundum alþingis en samkvæmt fimmtugustu og sjöundu grein stjórnarskrár lýðveldisins ber að halda fundi alþingis í heyranda hljóði og við höfum með tölvutækninni

bæði hér innan lands og eins íslendinga sem staddir eru erlendis þannig hefur aðgengi að þingfundunum breyst gríðarlega mikið á síðustu árum en jafnframt hefur orðið ákveðin skipting milli hópa hvað þetta varðar og það má segja að þeir sem sitja við tölvum meira eða minna alla daga sé ákveðin forréttindastétt hvað þetta varðar því þeir geta fylgst með beinum útsendingum frá þingfundum í sínum tölvum en á sama tíma er fólk að vinna út útvarpstæki eða í frystihúsum eða strætisvagnabílstjórar leigubílstjórar og fleiri hópar sem ekki eiga þess kost að sitja við tölvur þeir geta ekki á sama hátt og tölvufólkið fylgst með því sem er að gerast ég tel að með þessu séum við að jafna aðgengi fólks burt séð frá því hvar það vinnur eða hvers konar störf það stundar af því sem hér gerist og ég tel það vera fullkomlega eðlilegt að það sé gert auðvitað mun talsverður kostnaður fylgja því að fara út í aðgerð af þessu

kannski einhver hundruð milljóna ég þori ekki að skjóta á það en mér skilst að ríkisútvarpið hafi haft á viðmiðunarreglu að ef slík rás átti að ná til alls landsins gæti kostnaðurinn farið upp í sjö hundruð milljónir á ári ég vil meina að það sé ég er ekki að tala um á ári ég er að tala um stofnkostnaðinn það er við að koma upp sendum um allt land þá geti kostnaðurinn farið upp í þetta sjö hundruð milljónir þetta er eins og ég segi algerlega án ábyrgðar en þessi tala hefur heyrst auðvitað er miklu minni kostnaður fólginn í því að koma á dreifikerfi hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem netið er þéttast og flestir búa en auðvitað miðum við sem flytjum tillöguna við það að þetta komi til með að ná til allra landsmanna hæstvirtur forseti ég legg þessa tillögu fram í trausti þess að það sé búið að vinna jarðveginn og menn séu sammála um það í ljósi þessa mikla stuðnings sem ég sem fyrsti flutningsmaður tillögunnar fékk hjá meðflutningsmanni mínum þá treysti ég mér að líta svo á að það sé stutt í það að tillagan komi til atkvæðagreiðslu og verði samþykkt á alþingi vonandi í vor þannig að þeir sem starfa við